Ich glaube, es ist ein einmaliges Geschäftsmodell, das die Amerikaner hier aufstellen, nämlich den Konsumenten auch noch für die Werbung unmittelbar zahlen zu lassen.

Hier zu weinen, dass man das nicht schön findet und dass man viele Demarchen gemacht hat, schwächt doch unsere Position, weil uns dann gar keiner ernst nimmt. Das ist dann wirklich so, wie als Tiger abgesprungen und als Bettvorleger gelandet. Und deswegen bitte ich nochmals Rat und Kommission und auch die Hohe Beauftragte Vizepräsidentin der Kommission, sich der Frage so anzunehmen, dass man in Washington auch merkt, dass diese Europäische Union eine existierende Macht ist.